virðulegi forseti góðir landsmenn það er forgangsatriði að skapa atvinnu í landinu það er ekkert brýnna í dag en að auka atvinnuna næg atvinna er það sem hjálpar okkur mest til þess að komast upp kreppunni með aukinni atvinnu aukum við tekjur ríkissjóðs og fækkum atvinnulausu fólki með sama áframhaldi með átján þúsund manns atvinnulausa verður atvinnuleysistryggingasjóður tómur í september og þá fara atvinnuleysisbætur beint inn í ríkisfjármálin af fjárlögum það er til mikils að vinna að skapa atvinnutækifæri í landinu og við í frjálslynda flokknum höfum sagt skýrt hver eru markmið í þessum efnum og öðrum málum sem eiga að hjálpa okkur til að komast út úr kreppunni við gefum okkur að atvinnutækifærin megi auka með aðgerðum eftir það má búast við að tekju streymi til ríkisins taki verulegum breytingum til hækkunar og ekki er nú vanþörf á þeir sem fá vinnu fara að greiða gjöld og eyða fjármunum sem kemur inn í virðisaukann þegar við tölum um atvinnutækifærin þá þýðir ekki að vera með mikla tilfinningasemi við verðum að taka þá atvinnu og tekjuöflun sem býðst hvort sem það er helguvík og bakki við húsavík kvótaaukning á þorski eða önnur stóriðja ég er ekki talsmaður þess að byggja álver í hverri höfn en allt sem getur skapað atvinnu næstu tvö til þrjú árin er forgangsatriði í mínum huga til að komast út úr kreppunni hvað varðar þorskinn verðum við að leyfa okkur meiri veiðar næstu tvö þrjú árin nú árar vel í lífríki sjávar með heitum sjó og mikilli fiskigengd og við erum ekki að taka neina sérstaka líffræðilega áhættu með þorskinn þó við aukum veiðina um hundrað þúsund tonn það væri um tvö hundruð sextíu þúsund tonn á næsta ári sem er mun minna en við höfum veitt að meðaltali í áttatíu ár á hverju einasta ári að meðaltali í áttatíu ár frá nítján hundruð tuttugu til ársins tvö þúsund þessi aukning þýðir að við erum að taka ef til vill fjörutíu milljarða af nýjum tekjum inn í þjóðfélagið og það má ekki heldur gleyma því að verð á sjávarafurðum hefur lækkað og við getum ekki bætt okkur upp þann skaða nema með því að afla meira og sá afli er um leið atvinnuskapandi og hefur víða áhrif til aukinna umsvifa í þjónustu og hliðargreinum sjávarútvegsins við getum eflt þorskeldið og kræklingaeldi víða í fjörðum landsins það mun fjölga störfum og gefa tekjur það á að auka við í ferðaþjónustunni og þar eigum við mörg sóknarfæri sem fjölga störfum við gætum lækkað raforkuverð fyrir ylræktina og þar með skapað störf við ræktun grænmetis og við getum aukið kornræktina og sparað okkur fóðurkaup og einnig nýtt kornið til brauðgerðar og bökunar í stað þess að vera að flytja inn korn allt skapar þetta atvinnu sem okkur er nauðsynlegt til að þjóðin rétti úr kútnum við viljum upp úr kreppunni í frjálslynda flokknum við búum við gott matvælaöryggi og eigum að standa vörð um tíu þúsund störf í landbúnaði og úrvinnslu afurða við teljum ekki í frjálslynda flokknum að e s b aðild sé forgangsmál í nútímanum við höfum bent á í mörg ár að verslunarkerfi kvótans væri ekki hagkvæmt fyrir okkur það er heldur betur að koma í ljós og við höfum allan tímann haft rétt fyrir okkur skuldir sjávarútvegsins hafa vaxið úr níutíu og fimm milljörðum árið nítján hundruð níutíu og fimm í yfir fimm hundruð milljarða í dag og sum sjávarútvegsfyrirtæki eru í rauninni tæknilega gjaldþrota við höfum sagt að í núverandi stöðu þegar þjóðin á bankana og skuldirnar eru að stærstum hluta í opinberri eign eigum við að nota tækifærið og innkalla kvótann taka eitthvað af skuldunum á móti og setja kvótann inn í auðlindasjóð sem þjóðin á og innan nokkurra ára verður þetta fyrirkomulag farið að gefa af sér tekjur til ríkis og sveitarfélaga

öllu máli að þjóðin eigi auðlindirnar útgerðin þarf að hafa nýtingarrétt til fiskveiða hvaða stýrikerfi sem við notum við ætlum ekki að setja útgerðina í landinu í dag á hausinn það hefur aldrei verið markmið okkar í frjálslynda flokknum við viljum hins vegar taka burt veðsetningarréttinn á óveiddum fiski í sjó taka hann burt frá útgerðarmönnum við viljum einnig taka burt leiguréttinn á óveiddum fiski í sjó og við viljum einnig taka burt sölurétt útgerðarmanna á óveiddum fiski í sjó svo alveg sé talað skýrt þetta þrennt áttu þeir reyndar aldrei að fá og eru mestu mistök sem við höfum gert í stjórn fiskveiða á íslandi í mótmælafundum vetrarins kom skýrt fram vilji fólksins fyrir breytingum á kvótalögunum sem hefur aldrei verið meiri en í dag hvað var þjóðin að segja okkur í mótmælum hér úti á austurvelli meðal annars burt með kvótakerfið burt með kvótakerfið og frjálsan framsalsrétt útgerðarmanna hverjir hafa harðast barist gegn þessu kerfi það er frjálslyndi flokkurinn í tíu ár höfum við varað þjóðina við hvert stefnir með þetta kerfi það á að stefna að því að allir borgi sanngjarnt leiguverð og gefa jafnframt frelsi til handfæraveiða nýliðar verða að geta byrjað í þessari atvinnugrein við í frjálslynda flokknum höfum alltaf þurft að fara í mikla sókn fyrir alþingiskosningar tveimur mánuðum fyrir kosningarnar árið tvö þúsund og þrjú mældist flokkurinn með einum komma fjögur prósent og við rifum okkur upp úr þeim tölum

þúsund og sjö auglýsingu sem margir sögðu að væri vitleysa auglýsingin var svohljóðandi verður þú gjaldþrota og vöruðum við verðtryggingu lána nú er verðtrygging ofarlega í umræðunni og staðan er sú að þeir sem eru með verðtryggð lán á eignum eru farnir að horfa á það að lánin eru komin langt upp fyrir söluverð enda lækkar fasteignaverðið þetta er alvarlegt mál og við leggjum til að verðtrygging lána verði afnumin frá og með síðustu áramótum við leggjum til að verðtrygging umfram fimm prósent verði ekki innheimt af fasteignalánum heldur settar inn á biðreikning sem leyst verður úr með almennum hætti með þessu væri slegin skjaldborg um heimilin það er ef alþingi vildi afgreiða málið nú fyrir þinglok frjálslyndi flokkurinn er búinn að kynna framboðslista sína fyrir komandi kosningar og á listunum er sómafólk sem ég er mjög stoltur af öflugt og gott fólk og mikið af nýju fólki við erum aðeins þrír sem höfum áður setið á þingi á þessum vetri við höfum vissulega verið með storminn í fangið en förum af fullum krafti í kosningabaráttuna og að kynna málin okkar meðal fólksins í landinu ég kvíði ekki undirtektunum enda frjálslyndi flokkurinn verið staðfastur í málflutningi sínum öll árin sem hann hefur starfað aldrei hvikað frá því hvert kvótakerfið mundi leiða okkur aldrei hvikað frá því hvert verðtryggingin gæti leitt fólk og það hefur sýnt sig að við höfum haft rétt fyrir okkur í þessum stóru málum sem skiptir þjóðina miklu máli við höfum aldrei hvikað frá því að taka upp frítekjumark gagnvart tryggingabótum fyrir eldri borgara og öryrkja og við lögðum það mjög snemma til fyrir mörgum árum síðan það er nú orðið að veruleika en út af stendur það mál sem við erum með hér í þingi að næst komi frítekjumark á venjulegar lífeyristekjur úr lífeyrissjóðum

það verður erfitt verk að koma saman fjárlögum næsta árs og það þarf virkilega að vanda það verk

í fjárlögunum upphæð sem færi yfir þrjátíu milljarða króna ég sé það ekki fyrir mér hvernig við ætlum að gera það það mun

við höfum barist fyrir því og flytjum þess vegna mál með öðrum stjórnmálaflokkum hér á þingi að auðlindir þjóðarinnar verði í þjóðareign og styðjum það ákvæði að þær megi ekki láta varanlega af hendi eða selja

við erum einnig sammála því að þjóðin eigi að fá að kjósa um einstök deilumál og mikilvæg mál við erum einnig sammála því að þjóðin eigi að fá að koma að endurskoðun stjórnarskrárinnar með stjórnlagaþingi um þetta standa nú miklar deilur hér á alþingi og sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið uppi hörðu andófi gegn þessum réttlætismálum ekki veit ég hvort það á að endast fram að kosningum en það endist örugglega fram yfir páska hæstvirtur forseti frjálslyndi flokkurinn vill fara út úr þröngri stöðu þjóðarbúsins með sókn í framleiðslu til lands og sjávar engin tækifæri má láta ónotuð í auðlindanýtingu þjóðarinnar og víst er að leiðin út úr vandanum er ekki að fara einhliða í aukna skattlagningu eða einhliða niðurskurð í velferðarkerfinu atvinna og tekjur eru það sem við verðum að leita að hæstvirtur forseti góðar stundir